Herr Präsident! Herzlichen Dank an die Kommission für ihre Ausführungen. Ich stimme Ihnen zu Wir brauchen mehr Investitionen für Europa. Mit der Trilog Einigung über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen haben wir sicherlich eine sehr gute Basis geschaffen. Dennoch möchte ich einige Punkte gerne kurz aufgreifen. Zunächst ist es als überaus positiv zu bewerten, dass es keinen politischen Einfluss auf die Projektauswahl des EFSI geben wird. Investmententscheidungen müssen Investmententscheidungen bleiben. Und wir brauchen einen Auswahlprozess für die Projekte, der auf Qualität, Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit ausgerichtet ist. Dies umfasst auch eine konkrete Prüfung des tatsächlichen Mehrwerts eines jeden Projektantrags. Ich begrüße auch, dass die Einigung das Prinzip der Risikodiversifizierung festlegt. Das heißt, alle Regionen und Sektoren können von diesem Fonds profitieren. Und das heißt auch, dass nicht nur Großprojekte profitieren dürfen, sondern vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Wir wollen keinen neuen bürokratischen Fonds schaffen, sondern einen stabilen und attraktiven Rahmen für Investoren. Nur so können wir auch das Wachstum in Europa voranbringen. Investitionen und eine zukunftsgerichtete Wirtschaftspolitik sind zwei Seiten einer Medaille. Hier muss sich Europa weiter anstrengen. Investitionen in Projekte allein werden nicht ausreichen, wir müssen auch weiter in unsere Reformanstrengungen, in unsere Wettbewerbsfähigkeit investieren. Nur so kann am Ende der Investitionsplan auch